Honderd jaar geleden woedde de Grote Oorlog in de loopgraven aan de IJzer en na de oorlog verrees daar de IJzertoren, een Vlaams vredesmonument met in vier talen de boodschap nooit meer oorlog. Die kreet blijft ook in 2016 nog altijd een onvervulde verzuchting.

Vandaag laten de snelle communicatiemiddelen niets meer aan de verbeelding over. We zien de gruwel meteen op het scherm van onze televisie of de pc en we zijn geschokt omdat burgers worden getroffen, omdat ziekenhuizen en scholen niet worden gespaard.

Ik was er zelf getuige van hoe in het oosten van Oekraïne, in Europa, scholen worden gemilitariseerd en ziekenhuizen doelbewust tot doelwit worden gemaakt.

Het is nu aan de Europese Unie en haar lidstaten om te tonen dat het hen menens is. De Wereldtop over humanitaire hulp van eind volgende maand in Istanbul komt dan ook geen dag te vroeg.